Tisztelt biztos úr! A válság alatt megbizonyosodhattunk róla, hogy milyen fontos szerepet tölt be az ipar a gazdaságunkban. Sajnos politikánk e téren gyakran még azon az elképzelésen alapul, hogy a piacoknak saját magukat kell szabályozniuk. Ebből a szempontból az Európa 2020 stratégia úttörő kezdeményezés, amely elsőként ismeri el egy új megközelítés szükségességét. Az európai iparnak meg kell őriznie vezető pozícióját a kulcsfontosságú területeken, és nem szabad hagyni, hogy csupán az események követőivé váljon. Prioritásként kell kezelnünk a pénzügyi ágazat új struktúráját, és az adóügyi makrogazdaság koordinációját, hiszen csak ezek megreformálásával tudjuk iparpolitikánkat sikerre vinni. Új, átfogó szabályozási keretre van szükségünk, amely képes visszavezetni a pénzügyi rendszert a produktív befektetésekhez. Az iparpolitika középpontjába a globálisan versenyképes ipari bázist és a termelésre összpontosuló tudásközpontú ipart kell helyezni. Ehhez azonban a teljes innovációs láncra szükségünk van. Jelen esetben nem csupán technológiai innovációról kell beszélnünk, hanem a terméktervezés és a minőség innovációjáról is. Ösztönözni kell továbbá az ágazaton belüli szinergikus hatásokat. Ilyen például az energia és az iparpolitika kapcsolata. Az energiaellátás nélkülözhetetlen és az új, növekvő piacokat a megújuló energiaforrások jelentik, amelyek ezáltal új munkahelyek létrejöttét eredményezhetik. Létfontosságú a nyersanyagokhoz való megbízható hozzáférés is, amely egyre nagyobb kihívást jelent számunkra. A már meglévő erőforrások biztosítása mellett meg kell tudnunk valósítani az újrahasznosításra irányuló törekvéseinket. A kkv k megerősítése érdekében is mindent el kell követni, hiszen az európai ipari termelés kulcsfontosságú szereplői.